A kiegészítő nyugdíjrendszerek fontosságához az öngondoskodás növekvő jelentősége miatt nem fér kétség. Az alapnyugdíjrendszerek nagy részben még ma is a pay as you go rendszerhez kapcsolódnak, amelynek fenntarthatóságát sok kétség övezi a demográfiai fejlődés miatt. A foglalkozáshoz kötődő kiegészítő rendszerek az egyes tagországokban igencsak különbözőek, sőt vannak tagállamok, ahol ilyen formában gyakorlatilag nem is léteznek. A nyugdíjrendszereket érintő európai normák megalkotása, egyeztetése a rendkívül eltérő jogi környezet miatt is különlegesen bonyolult és igényes feladat. Éppen ezért a jogosultságok hordozhatósága a tagállamok határain keresztül, néhány fontos meghatározás, például a korhatár egységesítése, a látens nyugvójogokhoz való hozzáférés egységes kezelése rendkívül fontos előrelépés. Európai szinten az utóbbi időben több jelentős lépés történt az egységes munkaerőpiac megőrzése és megerősítése érdekében. Ez a jogi norma is azok közé tartozik, melyek elősegítik azon akadályok leépítését, melyek a munkaerő szabad áramlását hátráltatják. A téma bonyolultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nemzeti jogrendszerekbe való átültetéshez négyéves határidőt szab meg a tervezet.